A quanto pare, nello Zambia, sfortunatamente sì. Il leader dell'opposizione Hakainde Hichilema, che era il principale sfidante dell'attuale presidente alle ultime lezioni presidenziali, è stato arrestato insieme a molti suoi collaboratori e addirittura abbiamo visto retrodatare le accuse di tradimento a un precedente arresto, quando si era recato in carcere a visitare alcuni sostenitori. Anche la missione di osservazione elettorale dell'Unione ha sottolineato delle pesanti irregolarità che si sarebbero svolte nel corso delle ultime elezioni, dando quindi atto alle opposizioni di non avere tutti i torti nel denunciare una serie di problematiche e, tra l'altro, non abbiamo avuto neanche la possibilità di monitorare l'aggregazione finale dei risultati durante

Noi chiediamo che lo Zambia rispetti pienamente gli accordi di Cotonou, che liberi Hakainde Hichilema e i suoi collaboratori e, soprattutto, che venga meno questo processo farsa per il quale rischierebbero addirittura la pena di morte. Torture, maltrattamenti e persecuzioni politiche non sono accettabili in nessun caso e dobbiamo ricordare anche che quei 484 milioni di euro non potranno essere erogati altrimenti.